La Commission mesure combien les femmes qui approchent de l'âge de la retraite se trouvent dans une situation particulière, puisqu'il arrive qu'elles aident leurs enfants adultes à élever leur famille ou qu'elles s'occupent de leurs parents âgés. Une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée est fondamentale si nous voulons voir augmenter le nombre de femmes actives et étendre leurs droits à la pension.

La pauvreté, chez les femmes, peut certes être la conséquence d'une couverture de retraite insuffisante, mais, bien souvent, elle résulte aussi de la brièveté de la carrière professionnelle de ces dernières.

Il convient de prendre des mesures, dans le cadre du régime des pensions, afin de compenser les interruptions d'activité professionnelle.

Notre livre blanc sur les pensions est toujours en cours d'élaboration et la Commission envisagera les possibilités d'améliorer les dispositions en matière de pension pour les femmes.

Ce rapport portera sur la situation des femmes retraitées qui sont victimes de pauvreté et d'exclusion sociale.